ne sont plus forcément synonyme d'amitié, voire de solidarité. Vous même êtes en train de recoller les morceaux de nos relations commerciales avec les États Unis. Mais la question facile, qui est posée ici par de nombreux parlementaires, est Que fait l'Europe? Que fait la Commission? Que faites-vous, Monsieur Juncker? Moi, je préfère vous poser la question autrement Que font les États membres? Il y a un an, lors du discours sur l'état de l'Union, vous avez fait entrer, ici même, dans le dictionnaire des Institutions européennes, un nouveau mot, celui de réciprocité. Auparavant tabou, il a été légitimé par vos propos, dans le cadre de cette Europe qui agit et qui protège. Que font les États de cette notion, qui est attendue par de nombreuses entreprises et citoyens? Que font les États membres lorsqu'on demande de s'entendre sur l'immigration, et la question se pose que faites vous pour qu'ils s'entendent lorsqu'ils ne se parlent plus? Car certains États déterminent leur politique migratoire selon les arrivées des bateaux. Ce n'est pas la réponse sérieuse qu'attendent nos concitoyens. Ce qu'ils attendent, par contre, c'est qu'on leur dise enfin la vérité. Les États sont parfois incapables de trouver une solution quand on leur donne tous les moyens pour en trouver. L'échec de l'Europe, c'est d'abord l'échec du dialogue entre les États, car comme vous l'avez dit tout à l'heure, la souveraineté européenne existe grâce à la souveraineté des États, elle ne remplace pas les nations.